Pani Przewodnicząca! Atakujecie Polskę, zresztą w szczególnie bezczelny sposób, historycznie wypominając nam jakieś totalitaryzmy. Tymczasem ja chcę Państwu powiedzieć, dlaczego wy dzisiaj macie tę przewagę ekonomiczną, która wam pozwala na taką arogancję wobec Polski. Dlatego że, szanowni Państwo, historycznie właśnie jak już mówicie wtedy, kiedy Polska była atakowana przez Niemcy i przez Sowietów, to wasze państwa stały i patrzyły, jak Polska honorowo broni wartości, a potem za to, że Polska broniła tych wartości, oddaliście Polskę Sowietom i patrzyliście, jak przez dekady nie mogła się rozwijać. I dlatego macie dzisiaj tę przewagę ekonomiczną i bezczelnie...

powiem wam tak oddajcie nam te lata, które Polska straciła, to wtedy nikt z was sobie nie pozwoli na tę arogancję. Ja więcej wam powiem wypominacie nam dzisiaj strefy wolne od LGBT. A wiecie, że Polska była jedynym państwem, gdzie homoseksualizm nie był penalizowany? Od Polaków to moglibyście się jeszcze wiele uczyć, szczególnie jeżeli chodzi o wartości, tolerancję. Dzisiaj Polska wam przeszkadza, bo dużo lepiej sobie radzi od was. Szczególnie popatrzcie na Hiszpanię, gdzie prawie co drugi młody człowiek nie ma pracy. Od Polski to moglibyście się uczyć dzisiaj, ale was to uwiera, dlatego Polskę atakujecie.